Señor Presidente, hoy denuncio un atropello tres parlamentarios vascos fueron condenados injustamente por cumplir la ley. El Tribunal Supremo de España, sin escucharles, revocó dos sentencias que los absolvían. El Tribunal Constitucional acaba de denegarles el amparo tras esperar cinco años a tener la mayoría conveniente para tomar esta decisión.

Uno de los afectados, Juan María Atutxa, ex ministro del Interior del País Vasco y ex presidente de su Parlamento, ha sido durante años el objetivo prioritario de ETA.

Hasta quisieron hacerle pasar por colaborador de esta organización criminal.